Herr Präsident!

Ich glaube deshalb mit anderen Kollegen hier im Haus, dass Bonn noch mal ein Moment sein muss, wo sich die Welt zum Übereinkommen von Paris und zum Klimaschutz bekennt und wo wir die Klimazweifler und kritiker in die Schranken weisen, sie in die Isolation weisen.

Ich glaube, dass wir auch langfristig bis 2050 die Ziele klar haben müssen die Akteure müssen wissen, wo es hingeht und Klimaschutz ist auch Entwicklungspolitik, er ist auch Industriepolitik.

Herr Kommissar, Sie machen mit China gemeinsame Sachen.